og undanförnum ræðumönnum mörgum hverjum háttvirtir þingmenn eygló harðardóttir segir réttilega að það eigi að kalla eftir réttlæti fólk kallar eftir réttlæti og fólk á rétt á því réttlæti þeirra sé fullnægt í þessu máli sem öðrum það er algjörlega hárrétt af hverju er verið að kalla eftir réttlæti á hverju hefur verið brotið það hefur verið brotið á fólki eins og ég fór yfir hér áðan vegna þess að fjármálakerfið sem við bjuggum við í allt of langan tíma var dæmt ólöglegt það var dæmt ólöglegt og viðbrögð ríkisstjórnarinnar og stjórnvalda við því með lagasetningu hér á þingi fólst í því að uppfylla það sem dómstólar kveða á um og reyna að kalla eftir því um það snýst þetta mál sem var talað hér í dag um það snýst þessi umræða hér í dag og við skulum halda okkur við hana viðbrögð stjórnvalda hafa miðast að því að uppfylla réttlæti gagnvart þeim sem málið varðar lagasetningin tvö þúsund og tíu sneri að því að uppfylla réttlæti stjórnin þarf ekkert að víkja af þeim sökum að reyna að uppfylla réttlæti milli skuldara í því

sjá þeir ekki eftir því að hafa ekki stutt frumvarpið sem varð að lögum í desember tvö þúsund og tíu og varð til þess að lán íslenskra heimila hafa verið færð niður vel á annað hundrað milljónir á grundvelli þeirrar lagasetningar voru lánin færð niður virðulegi forseti vegna þess að hæstaréttardómurinn sem kveðinn var upp sumarið tvö þúsund og tíu tók ekki á öllum lánum hann tók ekki á öllum lánasamningum það var alþingi sem ákvað að gera það með þeim hætti sem lagt var upp með mig langar til að spyrja háttvirtir þingmenn sem ekki studdu það hvort þeir sjái ekki eftir því í dag að hafa ekki stutt það frumvarp nei þeir nefnilega sjá ekki eftir því þeir greiddu atkvæði gegn þeirri leiðréttingu sem frumvarpið sem varð að lögum hefur síðan leitt eftir þannig eru nú staðreyndirnar í því máli hreyfingin sem var ein á móti mér til mikilla vonbrigða því að hreyfingin hefur kallað hér og það hefur verið hennar vegferð hér inni í þinginu að kalla eftir leiðréttingu á skuldamálum heimila umfram annað og það voru mér mikil vonbrigði að þingmenn hreyfingarinnar skyldu ekki styðja þetta mikla mál sem þarna var í gangi þetta mikla mál sem þarna var og leiddi til þess að skuldir íslenskra heimila voru færðar niður um á annað hundrað milljarða króna ég átta mig engan veginn á því út af hverju það er það er hins vegar hárrétt sem kom fram hér í máli háttvirts þingmanns tryggva þórs herbertssonar hér áðan að það er mikil óvissa vegna þessa dóms gríðarleg óvissa vegna þessa dóms og afleiðinga hans vegna þess að hann er ekki skýr hann er ekki skýr frekar en dómurinn var sumarið tvö þúsund og tíu hann er óskýr um hverjar afleiðingarnar verða og það er hlutverk þessarar samkomu hér að bregðast við því með einhverjum hætti sjá til þess að gætt verði jafnræðis milli þeirra sem í hluta eiga hvað samninga varðar rétt eins og var gert haustið tvö þúsund og tíu að það sé gætt jafnræðis á milli þeirra sem í hlut eiga og að kanna fordæmisgildi þessa dóms þvert á orðalag samninga eins og ævinlega hafa verið viðbrögð stjórnvalda hingað til að bregðast við niðurstöðum hæstaréttar í þeim málum sem hann kveður upp og reyna að gæta jafnræðis á milli þeirra sem í hlut eiga það verðum við að gera hér eftir sem hingað til